Kettős fal épül az euróövezet körül, amely az Európai Unió egységét és magát az egységes piacot veszélyezteti. Az egyik falat az eurót használó országok építik a bankunió, az egységes európai bankfelügyelet, a bankmentő alap szabályait az euróövezet tagjaira szabták. A többi ország, így hazám számára is legföljebb csak az a döntés, hogy csatlakoznak e vagy sem. Fontos, de nem elegendő, hogy az egységes bankfelügyeletben érdemi módon ott lehessenek a közös valutát ma még nem használó államok képviselői. Ennél is lényegesebb, hogy a nem eurózóna tagállamok bajba jutott bankjai is kaphassanak szükség esetén tőkeinjekciót, mert e nélkül versenyhátrányba kerülnek. Ugyanakkor épül egy másik fal is, azon országok esetében, amelyek még nem használják az eurót, amely országok nem tesznek meg mindent gazdaságpolitikájukban, így Magyarország is, hogy csatlakozhassanak minél előbb az eurózónához.